Aš džiaugiuosi, kad Jūs gyvenate toje šalyje, kurioje Jums patinka gyventi.

d. rezoliucijos, dėl valstybinių institucijų kišimosi į vaikų auklėjimą.